Europa is natuurlijk méér dan economie en geld, maar de euro is ook méér dan zomaar een munt of zomaar een symbool. Daarom moeten wij de eerstkomende tijd echt alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verantwoordelijkheid en solidariteit zo in balans te brengen, dat de euro een stevige financiële, budgettaire en sociaal economische onderbouw krijgt en dat de democratie opnieuw haar rol kan spelen.